Solo sei mesi fa nessuno di noi poteva immaginare che potessimo giungere a queste soluzioni, sia per i tempi sia per il merito dei compromessi che abbiamo raggiunto. E dunque vorrei che da qui noi tutti giudicassimo il lavoro che ci apprestiamo a concludere poi domani con il voto. E vorrei soprattutto che non solo il Parlamento che domani lo farà, ma anche il Commissario difenda di più il lavoro che si è fatto in questi sei mesi, e anche i compromessi che abbiamo raggiunto, anche sui punti più delicati, perché credo che questo possa essere un contributo importante perché la sfida vinta con il voto di domani del Parlamento possa essere adesso vinta dalla Commissione e dal Consiglio e fare ciò che non si è fatto negli ultimi quindici anni nei prossimi due mesi. Questo è possibile se ritorna la politica, se ritorna l'idea cioè che noi dobbiamo rispondere a un'esigenza che abbiamo in questo momento in Europa di difendere di più le nostre produzioni, di difendere di più il nostro sistema delle piccole e medie imprese e anche per aprire una fase nuova di confronto con le altre economie del mondo e riscoprire così anche una funzione dell'Europa nei

Non mettiamo pregiudizi, non mettiamo preconcetti, non determiniamo delle aree intorno alle quali continuare una discussione, un confronto, ma spostiamo in avanti tutta l'iniziativa sapendo che davvero questa è un'occasione quasi unica. Lo voglio ancora una volta ricordare, solo alcuni mesi fa non era assolutamente possibile immaginare che potessimo giungere a un risultato di questa portata, dunque vale la pena difenderlo e portarlo a compimento nei prossimi due mesi.